virðulegi forseti ég fagna þessari umræðu um heilbrigðismál í dag það eru miklir fjármunir sem fara í heilbrigðismálin á fjárlögum tæpir hundrað og sextán milljarðar þetta eru miklir fjármunir en það þarf að skera niður eins og staðan er í dag og meðaltalsniðurskurður er ca fjögur prósent á fjárlögum og það kemur þá út þannig að það er allt upp í átta prósent sem heilbrigðisstofnanir þurfa að skera niður fjögur prósent í ár og skuldahali frá fyrra ári eða fyrri árum önnur fjögur prósent þannig að það er um það bil átta prósent sem heilbrigðisstofnanir þurfa að skera niður hvar geta þær gert þetta jú sjö til fimmtán prósent mun þurfa að skera niður í launum síðan kemur skerðing þjónustu þannig að hún kemur sennilega að öllum líkindum niður á valaðgerðum eða biðlistaaðgerðum og það verður mjög erfitt fyrir marga að þurfa að taka við því í góðærinu voru aldrei settir nægir fjármunir til heilbrigðisstofnana þannig að við sitjum enn þá með hluta af niðurskurðinum vegna skuldahala en stofnanir eru verr nýttar með einkavæðingunni og það er staðreynd ég efast um að með sameiningu heilbrigðisstofnana leysist einhver vandi það skerðir aðeins nærþjónustuna við stöðuna í þjóðfélaginu mun fólk fara minna til lækna vegna peningaskorts og ég hugsa með hryllingi til þess að fólk sem þarf að fara til dæmis í liðskiptaaðgerðir er undir miklu líkamlegu vegna verkja og vegna atvinnumissis og ég spyr er það þjóðhagslega hagkvæmt nei ég lít svo á að það sé ekki en heilsugæslustöðvar þarf að efla og þær þurfa meiri eða alla vega óskert fjármagn frá fjárlögum núna og ég spyr er ekki tímabært að koma aftur á tilvísanakerfinu það mundi spara almenningi og ríkinu mikla fjármuni síðan þarf að efla nærþjónustu heilsugæslustöðvanna efla heimahjúkrun og eftirfylgni við sjúklingana við höfum mjög gott heilbrigðisstarfsfólk það er engin efi á því en ég ætla að leyfa mér að heilbrigðiskerfið okkar er ekki það besta í heimi og úr því þarf að bæta